Chciałbym podkreślić to, co sprawozdawca umieścił w ustępie pierwszym swojego sprawozdania. Uznajemy w nim, że prawa człowieka znajdują się w centrum stosunków Unii Europejskiej ze wszystkimi państwami trzecimi. To powinna być nie tylko ważna deklaracja, ale również rzeczywistość realizowana w praktycznych, codziennych działaniach. W ustępie pierwszym uznajemy też, że polityka Unii Europejskiej w dziedzinie praw człowieka musi

Każde odstępstwo od tej zasady podważa wiarygodność Unii Europejskiej. Podwójne standardy w pewnym sensie zabijają koncepcję praw człowieka. I trzeci istotny zapis, też z ustępu pierwszego, to stwierdzenie, że polityka Unii Europejskiej w dziedzinie praw człowieka musi

spójność między zewnętrznymi i wewnętrznymi strategiami politycznymi.